Hvala, podpredsednik. Eno vprašanje. A mogoče kdo ve, kaj pomeni številka štiri tisoč tristo petinsedemdeset? Štiri tisoč tristo petinsedemdeset je število glasov, ki jih je poslanka Janja Sluga dobila na predčasnih parlamentarnih volitvah leta dva tisoč štirinajst. In še eno vprašanje. A mogoče kdo ve, kaj pomeni številka tisoč dvesto štiriindevetdeset? Tisoč dvesto štiriindevetdeset pa je število glasov, ki jih je poslanka Janja Sluga prejela na predčasnih parlamentarnih volitvah leta dva tisoč osemnajst. Tudi zaradi takšnih razprav, gospe in gospodje, ste lahko več kot tri tisoč glasov v pičlih štirih letih. Gospa Janja Sluga, še enkrat, na vaše trditve, kako smo mi zminirali Zakon o gasilstvu, ki ga je predlagala vladna koalicija, ker smo vložili predlog štiri ure, preden ga je vložila vlada, verjetno smo se z vlado zmenili, ne, smo jo vprašali, kdaj bojo vložili. Zakaj niste takoj, ko je naš zakon padel oziroma ko je padla vlada in se je zakonodajni postopek končal, kot prvopodpisana, ki se v tem državnem zboru očitno najbolj spozna na gasilstvo in je najbolj zagrizena gasilka in se najbolj za njih zavzema, vložili zakona skupaj s koalicijskimi poslanci. V petih dneh bi zadevo zaključili. Izredna seja in to je to. Verjemite mi, ne bi tistega bojkotirali, tako kot smo tisti vaš piar zakon o Celjski kotlini. Mimogrede, kdaj bo vložen? Boste spet čakali na naslednje volitve. Ampak, če bo štiri leta mimo in spet minus dobrih tri tisoč glasov, hvala bogu, v minus ne morete iti pri glasovih, zagotovo pa ne bo dosti, da boste spet prišla noter v parlament. Ne, kateremukoli poslancu sem prejšnji mandat rekel, da ga naslednji mandat ne bo več v parlamentu, ga ni. Ne, vi ste pač imeli srečo. In Vinko Gorenak, ne, ki niti ni doma iz Celja, je dobil - koliko - dva tisoč glasov več kot vi. Mislim katastrofa res, ne, to je tisto, kar vaši volivci mislijo o vas. In noben piar zakon o Celjski kotlini vas ne bo rešil niti ta mandat. In še ena zadeva, gospa Sluga, mi smo pojasnili vse stvari, ki smo jih v zakonu predlagali, vam pa predlagam, da kljub temu, če ste koalicijska poslanka, če vas nekaj moti, če imate predloge, kako stvar izboljšati, vložite zakon, ni potrebno čakati vlade, lahko vložite vi, lahko vloži vaša poslanska skupina. Ne, in vas pozivam pridite že sedaj z zakonom o Celjski kotlini, ne dva meseca pred volitvami.